Monsieur le Président, le commissaire Pierre Moscovici vient d'affirmer que les réfugiés soutiennent la croissance. Selon lui, l'accueil des migrants serait en effet l'une des raisons de la croissance économique qui va atteindre près de 2 en 2016 dans la zone euro.

Plusieurs études ont en effet montré, ces dernières années, les conséquences catastrophiques de l'immigration pour la France.

La conclusion s'impose une fois de plus la Commission de Bruxelles ment aux peuples européens.